I zgadzam się z moimi przedmówcami z tym, że powinniśmy pilnować, aby nie zapomnieć w tym zarządzaniu właśnie o wspólnym rynku. Sprawozdanie, które będzie głosowane jutro, zmierza do tego, aby istotną częścią semestru było właśnie zarządzanie wspólnym europejskim rynkiem. Semestr powinien zawierać wyraźne zalecenia dotyczące pogłębiania wspólnego rynku i lepszego wprowadzania w życie dyrektyw. Powinny być w nim także rekomendacje dla państw członkowskich, jak zrobić to lepiej. To wszystko jest konieczne, żeby obywatele i przedsiębiorcy mogli na własnej skórze odczuć, że projekt europejski przynosi korzyści nam wszystkim, bo wspólny rynek dotyczy każdego z nas. I dlatego jest takie ważne, żeby nie zabrakło go w budżetach krajowych. A państwa członkowskie powinny przyjąć optykę szerszą niż tylko ta krajowa. Warto zastanowić się, projektując budżet, czy tzw. pozłacanie przepisów dyrektywy nie przynosi więcej szkód niż pożytku. Czy dodawanie przedsiębiorcom w ustawodawstwie krajowym obowiązków wykraczających poza daną dyrektywę pomaga, czy może przeszkadza w konkurowaniu na wspólnym rynku, na rynku obejmującym 500 mln obywateli? Dobrym testem tego będzie wprowadzenie w życie dyrektywy konsumenckiej w państwach członkowskich, a do tego powinno dojść do końca roku. I mam nadzieję, że wszystkim państwom członkowskim uda się zachować ducha tej dyrektywy, a duchem jest uproszczenie przepisów prawa konsumenckiego i przyczynienie się do zwiększenia sprzedaży, zapewnienia bezpieczeństwa kupujących, zwłaszcza w sieci. Do tego potrzebne jest podejście bardziej europejskie.